C'est totalement inacceptable. Nous n'avons pas la même conception que les États Unis sur ce qu'est une donnée personnelle pour eux, c'est une donnée marketing monnayable et, pour nous, cela touche à la vie privée, à nos libertés individuelles. Cela ne doit pas nous empêcher de travailler avec eux, mais sous certaines conditions. Nous ne devons accepter l'accord de libre échange entre l'Union européenne et les États Unis que si la question du transfert de données en est explicitement exclue. Enfin, tant que la confiance n'est pas rétablie, il faut suspendre l'accord sur la sphère de sécurité, qui permet aux entreprises américaines